svo við víkjum umræðunni aðeins nær

þá var margt athyglisvert í ræðu háttvirts þingmanns ingibjargar sólrúnar gísladóttur einkum um fortíðina

minna fyrir umfjöllun um framtíðarstefnu íslands á sviði utanríkismála ég saknaði þess svolítið að heyra ekki af hálfu formanns samfylkingarinnar framtíðarsýn þess flokks varðandi stöðu okkar í utanríkis og varnarmálum varnarmálunum sérstaklega þegar tekið er tillit til þess að samfylkingin hefur verið mjög gagnrýnin á málsmeðferð ríkisstjórnarinnar í sambandi við varnarsamning og þau mál að undanförnu þannig að það hefði verið kjörið tækifæri fyrir háttvirtan formann samfylkingarinnar að nota þetta tækifæri til að lýsa því hvaða valkosti samfylkingin býður upp á á móti eins vakti það athygli mína að í þessari ræðu kom ekki fram sú stefna sem hefur nú verið á undanförnum árum þungamiðja í stefnu samfylkingarinnar hvað varðar utanríkismál að það væri eitthvað brýnasta hagsmunamál okkar að ganga til aðildarsamninga við evrópusambandið en ég veitti því athygli að þá umfjöllun var ekki að finna í þessari ræðu það gefur mér tilefni til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvort um sé að ræða einhverja stefnubreytingu af hálfu samfylkingarinnar eða hvort samfylkingin álíti að það mál hugsanleg aðild að evrópusambandinu eða aðildarumsókn hvort það sé ekki á dagskrá núna á þessum kosningavetri